frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um vísinda og tækniráð

og þrjú voru málefni vísinda og tækni samræmd og færð upp á efsta stig stjórnsýslunnar í ljósi aukinnar samkeppni og alþjóðavæðingar þótti nauðsynlegt að tryggja svo sem kostur er að fjármunir sem varið er til vísindarannsókna og tækniþróunar séu nýttir á markvissari hátt en áður og dugi til að ryðja nýrri þekkingu braut og auka samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs í vísinda og tækniráði koma saman ráðherrar vísindamenn og fulltrúar atvinnulífs ráðið sem er skipað til þriggja ára í senn mótar stefnu í málefnum vísindarannsókna og tækniþróunar meginmarkmið stefnunnar er að treysta menningarlega og efnahagslega stöðu íslands í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi þar sem höfuðáhersla er lögð á að auka úthlutunarfé opinberra samkeppnissjóða að efla háskóla sem rannsóknastofnanir og að endurskilgreina skipulag og starfshætti opinberra rannsóknastofnana frumvarp þetta er lagt fram samhliða frumvarpi iðnaðar og viðskiptaráðherra um opinberan stuðning við tæknirannsóknir nýsköpun og atvinnuþróun í því frumvarpi er gert ráð fyrir að sameina iðntæknistofnun íslands rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og byggðastofnun í nýja stofnun er heiti nýsköpunarmiðstöð íslands miðstöðin verður þekkingarsetur þar sem saman koma tæknirannsóknir með tengsl við rannsóknir í háskólum og háskólasetrum annars vegar og þróunarstarfsemi fyrirtækja hins vegar þess vegna er lagt til í frumvarpi þessu að útvíkka starfsemi vísinda og tækniráðs til samræmis þannig að það taki til umfjöllunar málefni atvinnuþróunar auk málefna vísinda tækni og nýsköpunar eins og nú útvíkkun á starfsemi vísinda og tækniráðs með þessum hætti

vegna þessarar viðbótar við verksvið ráðsins er lagt til að nafn þess taki breytingum til samræmis og það verði framvegis nefnt vísinda og nýsköpunarráð þá er gerð tillaga um að fulltrúum í ráðinu verði fjölgað um tvo sem forsætisráðherra skipi án tilnefningar og komi þeir frá atvinnulífinu jafnframt er gert ráð fyrir að forsætisráðherra verði heimilt að kveðja allt að fjóra ráðherra til setu í ráðinu í stað tveggja samkvæmt núverandi skipan eftir sem áður verða tvær nefndir starfandi á vegum ráðsins sem undirbúa málefni vísinda og tækniráðs á milli funda þess annars vegar er vísindaráð sem undirbýr stefnu stjórnvalda á sviði grunn og hagkvæmra vísindarannsókna hins vegar verður nýsköpunarnefnd sem undirbýr stefnu á sviði tækni nýsköpunar og atvinnuþróunar

markmiðið er að vísinda og nýsköpunarstefna ríkisstjórnarinnar geti orðið svo heildstæð að ýmiss konar sértækari stefnumótun verði samræmd með henni eða jafnvel falli inn í hana hér er meðal annars vísað til stefnumótandi byggðaáætlunar sem er á verksviði iðnaðarráðuneytis byggðaáætlunin byggir nú þegar að talsverðu leyti á stefnu vísinda og tækniráðs og tekur einnig tillit til fjarskiptaáætlunar og stefnu í sveitarstjórnarmálum svo dæmi séu nefnd atvinnupólitísk stefnumótun vísinda og nýsköpunarráðs gæti orðið samnefnari slíkrar afmarkaðri stefnumótunar gert er ráð fyrir að ákvæði þessa frumvarps taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sjö og skipi þá forsætisráðherra fyrrnefnda tvo nýja fulltrúa til setu í ráðinu til loka mars tvö þúsund og níu ég legg til virðulegur forseti að máli þessu verði að umræðunni lokinni vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjarnefndar